Zistenia nezávislých novinárov a vyšetrovateľov z Poľska a Litvy potvrdili existenciu utajených pristátí amerických lietadiel na vojenských letiskách na severovýchode Poľska a následné eskortovanie prepravovaných osôb z týchto lietadiel do tajných zariadení spravodajských služieb v Litve.

Preto som presvedčený o tom, že pokiaľ vysokí štátni úradníci podieľajúci sa na týchto ilegálnych aktivitách budú politickými špičkami týchto krajín naďalej ochraňovaní vo svojich funkciách, len ťažko sa podarí postúpiť ďalej s vyšetrovaním ilegálnych aktivít CIA v Európe.